Paní předsedající, minulý týden Komise představila novou politiku pro spotřebitele a v rámci ní předložila i legislativní úpravu, která jako klamavou a nezákonnou praktiku označuje prodej potravin ve stejném obalu a se stejnou značkou, ale s jiným složením. Velmi tuto iniciativu vítám, protože od začátku svého mandátu se zasazuji o to, aby Komise přišla s řešením problematiky dvojí kvality potravin v Evropské unii. A jsem tedy ráda, že právě česká komisařka Jourová tuto novou legislativu předložila. V rámci Rady ministrů opakovaně předkládal návrh na řešení český ministr zemědělství Marian Jurečka. A chci také zdůraznit, že to byli další čeští kolegové, zejména Olga Sehnalová, která se o řešení této problematiky dlouhodobě zasahuje. Svou práci samozřejmě odvedli i ministři a poslanci z dalších členských zemí a my budeme potřebovat, abychom spojili své síly a abychom v rámci legislativního procesu dotáhli tuto legislativu do úspěšného konce ve prospěch spotřebitelů na vnitřním trhu.